Señora Presidenta, con Frontex estamos construyendo la Europa de la fortaleza, donde la política migratoria es simplemente una parte de una supuesta política de seguridad restricción de visados, construcción de muros y vallas asesinas, militarización del control fronterizo, repatriaciones forzadas, subcontratación del control migratorio a países no democráticos. Estamos violando sistemáticamente derechos humanos, no solo en las devoluciones en caliente, sino instalando cuchillas en las vallas, maltratando en centros de internamiento o atacando con nuestras patrulleras embarcaciones endebles.

Cuando tienen una vida digna en su país y no tienen que emigrar. En mi país ha habido más de dos millones de personas que se han tenido que ir fuera a buscarse la vida. Ninguno de ustedes querría que sus hijos, sus padres o sus hermanos fuesen tratados como tratamos a las personas que vienen de otros países, arrastrando dramas muchas veces generados por nuestra política exterior y económica.